kolegice in kolegi! Od osamosvojitve dalje člani volilnih odborov od od nadomestil, ki so jih prejeli za opravljeno delo na volitvah in referendumih, dohodnine niso plačevali oziroma se plačila nadomestil niso vštevala davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja. Pred izvedbo zadnjih predčasnih volitev v državni zbor leta dva osemnajst pa je vprašanje ustreznosti več kot petindvajsetletne prakse izpostavilo Ministrstvo za finance oziroma Finančna uprava Republike Slovenije. Pred tem je državna volilna komisija po dolgih letih ukinila plačevanje nadomestil članov volilnih odborov v gotovini z namenom boljše preglednosti porabe javnih sredstev ter pravilnosti izplačil. Na sestanku med ministrstvom za finance in državno volilno komisijo je bilo pred parlamentarnimi volitvami dva osemnajst dogovorjeno, da se za izvedbo volitev praksa ne spreminja in da se od nadomestil prejemkov za člane volilnih odborov ne plača akontacija dohodnine. Nato je pred izvedbo lokalnih volitev jeseni dva osemnajst, Finančna uprava Republike Slovenije dala zahtevo za nakazilo akontacije dohodnine za člane volilnih odborov. To je bilo mesec dni po dnevu, ki je štel za začetek volilnih opravil in štirinajst dni po tem, ko so občinske volilne komisije že imenovale volilne odbore. Zaradi te zahteve so nekatere okrajne volilne komisije poročale o zaznanem izstopanju iz članstva v volilnih odborih. V nekaterih primerih celo množično, tako da je bila izvedba lokalnih volitev, nekaterih občinah pod vprašajem. Na usklajevanje sestankov med državno volilno komisijo, Ministrstvo za javno upravo in Ministrstvo za finance je nato prišlo do dogovora, na podlagi katerega je državna volilna komisija spremenila četrti člen pravilnika o določitvi meril in kriterijev za določitev višine nadomestil in povračila stroškov članom volilnih organov. V njem je določila, da članom volilnega odbora namesto nadomestila pripada pravica do povračila stroškov zaradi upravljanja funkcije člana volilnega odbora, in da mu za opravljanje te funkcije na volitvah pripada pravica do povračila stroškov v višini ene dnevnice, torej oseminštirideset evrov za vsak dan glasovanja. Ob tem je treba pripomniti, da ker ni bi ni možno izplačevanje različnih višin povračil stroškov, so bili posledično predsedniki volilnih odborov in njihovi namestniki nezadovoljni, saj je njihovo delo zahtevnejše. Poleg tega pa ta ureditev ne upošteva šestindvajsetega člena Zakona o volitvah v Državni zbor, ki v prvem odstavku tretjega odstavka določa, da imajo člani volilnih organov, torej tudi člani volilnega odbora zaradi dela v volilnem organu pravico do ustreznega nadomestila in ne do povračila stroškov. Cilj predlagane novele zato, da nadomestilo za delo volilnih odborih na volitvah in referendumih postane predmet oprostitve v Zakonu o dohodnini. Zato je določeno, da nadomestilo za delo na posameznih volitvah ali referendumu ne sme presegati dvajset odstotkov nadomestila, ki je največ določeno za predsednika okrajne volilne komisije za izvajanja volilnih opravil na posameznih volitvah ali referendumu. Poleg tega bo primerni višini dohodnine oproščen tudi dohodek za odstop prostora za izvedbo volitev ali referenduma na državni ali lokalni ravni, izvedenih v skladu z zakonom. V skladu z novelo bo plačilo dohodnine oproščen dohodek, ki ne bo presegel štiriinosemdeset evrov. Do sedaj je bila meja dvainštirideset evrov. Ta bo volilnim organom omogočil, da se bodo lahko v prihodnje bolj enakovredno pogajali oziroma ugotavljali interes zasebnikov za oddajo prostorov. V zaključku, bistvo predlaganega zakona je tako predvsem zagotoviti nemoteno delo volilnih odborov oziroma njihovo polno zasedbo, o tem pa še zakonitost in poštenost ter ne nazadnje tudi legitimnost volitev. Hvala lepa. Hvala predlagatelju.